Señora Presidenta, quiero decir que el informe es un informe positivo, por lo que hemos votado a favor. Básicamente es interesante la concentración temática y la derivación que se hacen, tanto si se trata de una región desarrollada, en transición o menos desarrollada, para la lucha

Por primera vez se destina un 5 de estos fondos FEDER a las ciudades, lo cual nos parece muy interesante, y se ponen en marcha también estrategias territoriales integradas para poder participar de varios fondos en un mismo programa operativo.